við skulum ræða þau þegar að þeim kemur en halda okkur við það efni sem er á dagskrá sem eru utanríkismálin ég verð að segja virðulegur forseti að mér finnst eins og viðbrögð háttvirts þingmanns

sem eru svolítið undrunarefni sem eru nokkurt undrunarefni því að ég er að lýsa hér stefnu sem ég veit ekki betur en sé mjög svipuð því sem háttvirtur þingmaður boðar fyrir hönd síns flokks

borðinu kannski vill hann ekkert að skoðanir þær sem hann aðhyllist hafi einhvern framgang kannski vill hann ekki að aðrir séu sammála honum og hann sitji einn að þeim það leiðir bara alltaf til þeirrar niðurstöðu virðulegur forseti að þær skoðanir ná ekkert fram að ganga og það held ég að hljóti að vera háttvirtum þingmanni umhugsunarefni að stefna málinu með málflutningi sínum frekar í þann farveg en að ná fram ávinningi í málinu ég er að draga það fram að í þessum málum eigum við verulega samleið amnk hvað varðar niðurstöðuna að vera ekki hlynntir því að ganga inn í